Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój Unii Europejskiej, w tym mojego kraju i regionu opolsko dolnośląskiego, był jednoznacznie pozytywny. Fundusze europejskie oddziaływały na wzrost gospodarczy i rynek pracy. Doceniam widoczne w sprawozdaniu dążenie do pragmatycznego uporządkowania funduszy.

Natomiast z całą mocą podkreślam, że nie zgadzam się z próbami upolitycznienia kryteriów podziału środków, co niestety w sprawozdaniu jest bardzo wyraźne. Polityka spójności nie może być próbą wpływania na suwerenne decyzje władz krajowych. Jej celem powinno być zmniejszenie dysproporcji rozwojowych, a nie wywieranie nacisku.